hæstvirtur forseti íslandsdeild evrópuráðsþingið hefur í tuttugasta og áttunda sinn lagt skýrslu fyrir alþingi skýrslan er viðamikil og fjallar um störf íslandsdeildarinnar og evrópuráðsþingsins á starfsárinu tvö þúsund og sex og er að finna á þingskjali átta hundruð tuttugu og tvö ég vil fylgja þessari skýrslu úr hlaði með nokkrum orðum í fyrsta lagi vil ég geta þess háttvirtum þingmönnum til upprifjunar að hlutverk evrópuráðsins er að standa vörð um hugsjónir aðildarríkjanna um mannréttindi og lýðræði og stuðla að efnahagslegum og félagslegum framförum í öllum aðildarríkjum til þess beitir ráðið fyrir sig samningum og bindandi fjölþjóðasáttmálum á ýmsum sviðum ályktanir evrópuráðsins og fjölþjóðasáttmálar sem samþykktir hafa verið hafa haft víðtæk áhrif í allri álfunni fjölmargir sáttmálar á ýmsum sviðum þjóðlífsins eru taldir mikilvægar mælistikur fyrir þjóðir sem eru að koma á lýðræðisfyrirkomulagi og réttarríki en mælistikur evrópuráðsins gilda einnig fyrir aðrar fjölþjóðastofnanir og samtök þar ber auðvitað hæst mannréttindasáttmála evrópu aðildarríkjum evrópuráðsins hefur fjölgað mjög á síðustu árum í kjölfar þeirra umbrota sem hafa átt sér stað í austurhluta álfunnar og hefur ráðið beitt sér mjög í því skyni að efla lýðræðisþróun og virðingu fyrir mannréttindum innan hinna nýju ríkja evrópuráðsþingið er nú vettvangur fulltrúa þjóðþinga fjörutíu og sex aðildarríkja og gegnir veigamiklu hlutverki í starfsemi ráðsins enda er þingið nokkurs konar hugmyndabanki stofnunarinnar á þinginu koma saman fjórum sinnum ári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 mikilvægi þingsins í starfinu felst einkum í fimm þáttum í fyrsta lagi að eiga frumkvæði að aðgerðum og beina tillögum og tilmælum til ráðherranefndarinnar í öðru lagi að hafa eftirlit með efndum fjölþjóðlegra skuldbindinga og þrýsta á um skjótar aðgerðir og loks að vera samráðsvettvangur þingmanna aðildarríkjanna og efla þannig tengsl þjóðþinganna starfsemi evrópuráðsþingsins var víðfeðm á árinu tvö þúsund og sex og málaflokkarnir sem til umræðu voru á þinginu sjálfu og í nefndum þess voru fjölmargir hér er ekki tóm til að fjalla ítarlega um einstaka fundi evrópuráðsþingsins og öll þau mál sem um þar var fjallað vil ég í því sambandi fyrst og fram vísa til umfjöllunar í skýrslunni sem lögð hefur verið þingið

nefna í þessu sambandi sem komu til kasta evrópuráðsþingsins á síðasta ári og þá einkum þrjú málefni sem hafa vakið athygli og verið með nokkrum hætti í brennidepli fjölmiðla en þau tengjast öll hvert með sínum hætti grundvallarhlutverki evrópuráðsþingsins að standa vörð um hugsjónir aðildarríkjanna um lýðræði mannréttindi og réttarríki í fyrsta lagi er rétt að geta þess að á vettvangi evrópuráðsþingsins var ítarlega fjallað um fangaflutninga og leynileg fangelsi í evrópu sem bandaríska leyniþjónustan cia bar ábyrgð á það er óhætt að segja að það hafi vakið mesta athygli af þeim málum sem komu til kasta evrópuráðsþingsins á árinu það var evrópuráðsþingið sem brást fyrst allra alþjóðastofnana við fréttum í fjölmiðlum af ólöglegum fangaflutningum og leynifangelsum í lögsögu evrópuríkja og hóf eigin rannsókn á málinu í desember tvö þúsund og fimm svissneski þingmaðurinn dick marty stjórnaði rannsókninni eða þeirri nefnd sem hafði rannsóknar með höndum en samkvæmt niðurstöðum hennar höfðu einstaklingar verið handteknir innan evrópu að frumkvæði bandarísku leyniþjónustunnar án dóms og laga og verið fluttir með borgaralegum flugvélum milli landa í evrópu eða til ríkja utan álfunnar

þessar handtökur og fangaflutningar virtust hafa farið fram með vitund eða samvinnu

tilgangur þessarar rannsóknar var hvorki að fordæma eða sakfella aðila í málinu heldur að upplýsa það með það fyrir augum að koma í veg fyrir að svipuð starfsemi geti átt sér stað í framtíðinni fangaflugsmálið og rannsókn þess er skýrt dæmi um það hvers evrópuráðsþingið getur verið megnugt þótt möguleikar þess fjárhagslegir og varðandi starfsafla séu auðvitað takmarkaðir en þarna tók evrópuráðsþingið frumkvæði í erfiðu máli og aðrar alþjóðlegar stofnanir hafa svo fylgt á eftir og í því sambandi má benda á að evrópuþingið það er þing evrópusambandsins samþykkti í síðustu viku skýrslu um fangaflugið þar sem ríkisstjórnir fjórtán e s b ríkja er gagnrýndar fyrir að hafa haft samstarf eða vitund um þessa fangaflutninga annað mál sem sérstaklega var í brennidepli á starfsárinu voru hinar miklu deilur og átök sem brutust út í kjölfar birtingar danska dagblaðsins jótlandspóstsins á skopmyndum af múhameð spámanni kjarni deilunnar snerust um mörk tjáningarfrelsis og virðingu fyrir trúarbrögðum en þessar myndbirtingar ollu sem kunnugt er mjög hörðum viðbrögðum í ríkjum múslima og meðal múslima í evrópu evrópuráðsþingið hvatti til umburðarlyndis og virðingar gagnvart trúarbrögðum en áréttaði að ekki mætti setja hömlur á tjáningarfrelsi enda væri það óvefengjanlegur grundvallarréttur evrópuráðið hefur áður lagt til vettvang og efnt til funda trúarleiðtoga frá ólíkum trúarbrögðum til þess að ýta undir samræður og skilning milli menningarheima í ljósi skopmyndadeilunnar og þróunar að öðru leyti má ætla að þessi þáttur í starfseminni muni aukast þriðja málið sem ég ætla að nefna frá árinu tvö þúsund og sex og kom ítrekað til umræðu á vettvangi evrópuráðsþingsins er ný stofnun evrópusambandsins á sviði mannréttindamála eða svokölluð stofnun e s b um grundvallarréttindi sem á enskri tungu er nefnt agency of fundamental rights sem á að er að taka til starfa í vín nú í byrjun þessa árs þessi stofnun er reist á grunni miðstöðvar e s b gegn kynþáttahatri sem starfað hefur í vín um árabil þingmenn á evrópuráðsþinginu hafa lýst áhyggjum sínum af því að e s b sé með stofnuninni að seilast inn á kjarnastarfssvið evrópuráðsins það er svið mannréttindamála og margir hafa ekki séð tilganginn í því að hafa tvær stórar evrópskar stofnanir starfandi á þessu sviði og bent á að það kynni að hafa í för með sér óhagræði í formi tvíverknaðar og hugsanlega samkeppni milli þessara stofnana því er ekki að leyna að á vettvangi evrópuráðsþingsins hafa ýmsir þingmenn haft áhyggjur fyrir hönd evrópuráðsins og telja að að því kunni að verða þrengt með þessari stofnanauppbyggingu e s b þess má geta að á vettvangi e s b er ekkert eða virðist lítið til þessarar starfsemi sparað hin nýja stofnun á að fá hærri fjárveitingar heldur en öll starfsemi evrópuráðsins á hverju ári þannig að sú áhersla sem aðildarríki e s b sem jafnframt eiga aðild að evrópuráðinu hefur auðvitað verið umdeild að ríkisstjórnir þessara landa skuli vera tilbúnar að leggja verulega fjármuni í þessa nýju stofnun en hafi hins vegar haldið að sér höndum þegar varðar framlög til evrópuráðsins og stofnana þess þannig að þetta atriði hefur verið umdeilt og það hafa komið fram skiptar skoðanir niðurstaðan má segja er á þá leið að allir málsaðilar hafa lagt á það áherslu að það sé mikilvægt að á milli stofnananna verði skýr verkaskipting einkum með þeim hætti að hin nýja stofnun e s b einbeiti sér að þeim sviðum mannréttindamála sem falla undir löggjöf evrópusambandsins sameiginlega löggjöf evrópusambandsins en evrópuráðið hafi aðra þætti með höndum það er nauðsynlegt að hafa í huga í þessu sambandi að evrópuráðið hefur allt frá stofnun sinni verið sameiginlegur vettvangur evrópuríkja en til þess að standa vörð um mannréttindi og lýðræði og hefur þannig áratuga sögu á þessu sviði hefur með höndum margvíslegt starf sem lýtur að þessu ekki síst starf mannréttindadómstólsins sem þegar hefur fyrir löngu sannað gildi sitt það má líka nefna að aðildarríki ráðsins eru talsvert fleiri heldur en aðildarríki evrópusambandsins og evrópuráðið hefur þannig mun víðari skírskotun í álfunni heldur en e s b fleiri þætti mætti nefna sem komið hafa til umræðu á vettvangi evrópuráðsins en ég læt nægja að öðru leyti að vísa til þeirrar skýrslu sem hér hefur verið lögð fram en varðandi starf íslandsdeildarinnar vil ég geta þess að íslandsdeildin tók að venju virkan þátt í störfum evrópuráðsþingsins og þingmenn héðan sóttu nefndarfundi í þeim nefndum sem þeir eiga aðild að í skýrslunni er að finna greinargóða lýsingu þingsins og þátttöku íslandsdeildar en mér finnst samt ástæða til þess að nefna það sérstaklega hér að í tengslum við janúarfund evrópuráðsþingsins í fyrra þá efndi íslandsdeildin ásamt heilbrigðisráðuneytinu og í samstarfi við auði guðjónsdóttur hjúkrunarfræðing til kynningar á mænuskaðaverkefni sem unnið hefur verið á vegum íslenskra heilbrigðisyfirvalda og alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar þessi kynning fór fram í evrópuhöllinni í strassborg meðan á þingfundum stóð og fjöldi evrópska þingmanna embættismanna og stjórnarerindreka sóttu þessa kynningu og hlustuðu á ávörp og horfðu á heimildarmyndina hvert örstutt spor þar sem meðal annars er lýst eftir þekkingu fagfólks um allan heim og upplýsingum um meðhöndlun á fólki sem hlotið hefur mænuskaða fram kom að alþjóðlegur gagnabanki á þessu sviði er í undirbúningi og þar stendur til að safna saman margvíslegum upplýsingum um mænuskaða sem verða öllum aðgengileg bæði fagfólki og almenningi auður guðjónsdóttir hefur um árabil verið hvatamaður að því að kynna málefni þeirra sem hlotið hafa mænuskaða og barist fyrir stofnun alþjóðlegs gagnabanka á þessu sviði þar er mat mitt að kynningin sem fram fór í evrópuhöllinni hafi heppnast afar vel og vakið mikla athygli og jákvæð viðbrögð þeirra sem hana sóttu á undanförnum árum hefur verið lögð ríkari áhersla á alþjóðlegt samstarf af hálfu okkar íslendinga en áður og segja má að það megi vera öllum ljóst að það skipti verulegu máli vegna þeirra breytinga sem átt hafa sér stað á alþjóðlegum vettvangi og samfélagi þjóðanna fundir nefnda evrópuráðsþingsins eru fjölmargir á hverju ári en á þinginu starfa alls tíu málefnanefndir og tuttugu og fjögur undirnefndir þeirra nefndirnar koma saman til funda í tengslum við þessi ársfjórðungslegu þing evrópuráðsþingsins í strassborg en auk þess efna nefndirnar reglulega til funda utan þess tíma sem þingið sjálft er að störfum það liggur í augum uppi að þingmenn í íslandsdeildinni eiga þess ekki kost að sækja alla þá nefndarfundi sem boðið er upp á

og hugsanlegra fjarvista ég rifja það upp að fjöldi í einstökum landsdeildum ræðst að nokkru leyti af stærð ríkja þannig að við íslendingar eru fáliðuð á þessum vettvangi og verðum að dreifa okkur víða en það má segja að í dag skipti þingmenn íslandsdeildarinnar með sér verkum í mjög góðri sátt og starfar hver í nokkrum nefndum þingsins en eðli málsins samkvæmt þá einbeita menn sér að mismunandi málaflokkum og leggja mismikla áherslu á störf í þeim nefndum sem þeir eiga sæti í af hálfu íslandsdeildarinnar voru á árinu tvö þúsund og sex sóttir fjórir nefndarfundir utan hefðbundinna þingfunda evrópuráðsins en að jafnaði má segja að íslandsdeildarmenn hafi sótt

mestan hluta síðasta árs þau margrét frímannsdóttir samfylkingu og kristinn h gunnarsson framsóknarflokki auk þess sá sem hér stendur nokkrar breytingar voru innan ársins í skipan aðal og varamanna í íslandsdeildinni og eins varðandi skipan íslandsdeildarmanna í nefndir evrópuráðsþingsins en ég vísa til skýrslunnar nánar um það efni ég

sem og starfsfólki fastanefndar íslands hjá evrópuráðinu sem hefur verið þingmannanefndinni innan handa um margvíslega hluti og eins starfsmönnum alþjóðasviðs alþingis sem aðstoðað hafa okkur í þessu starfi og einkum vil ég geta stígs stefánssonar sem nú gegnir starfi ritara íslandsdeildar evrópuráðsþingsins